þingsályktunar sem ég flyt ásamt háttvirtum þingmanni svandísi svavarsdóttur og er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leita eftir samningi um kaup á grímsstöðum á fjöllum og tryggja þannig að jörðin verði þjóðareign

sameinuðust í áskorun til alþingis og ríkisstjórnar í heilsíðuauglýsingu sem birtist í dagblöðum í ágústlok árið tvö þúsund og tólf þarna voru margir fleiri ungir og aldnir konur og karlar og alla vega á litinn í pólitík eins og straujað hefði verið yfir allan fyrri ágreining morgunblaðsins þjóðviljans og alþýðublaðsins því þarna voru þeir allir styrmir helgi már kjartan ólafsson og matthías líka björk guðrún kristjánsdóttir myndlistarkona guðmundur sundkappi gíslason og ólafur stefánsson handboltastjarna það sem þau áttu sameiginlegt var að skora á okkur sem sitjum á alþingi að sjá til þess að grímsstaðir á fjöllum verði þjóðareign og landið þjóðarinnar allrar í kjölfarið var flutt tillaga til þingsályktunar hér á þingi af hálfu þáverandi þingmaður guðfríðar lilju grétarsdóttur um þetta sama efni og er tillagan sem við flytjum nú samhljóða við vitnum í okkar greinargerð til greinargerðar þess þingmáls en þar segir meðal annars með leyfi forseta mikil umræða hefur spunnist í tengslum við áform erlendra auðmanna að festa kaup á grímsstöðum á fjöllum og öðru jarðnæði í landinu þetta varð meðal annars til þess að um hundrað fimmtíu einstaklingar sendu frá sér svohljóðandi áskorun til alþingis og ríkisstjórnarinnar undir yfirskriftinni grímsstaðir á fjöllum verði þjóðareign síðar segir með leyfi forseta í greinargerðinni margt mælir með því að ríkið festi kaup á grímsstöðum á fjöllum sem eru í þjóðlendujaðrinum ríkið á þegar tvær jarðir suður af grímsstöðum víðidal og möðrudal og um fjórðung af grímsstöðum á fjöllum þá skal tekið undir það sem fram kemur í framangreindri áskorun að æskilegt sé að mótuð verði stefna varðandi eignarhald og umráð yfir óbyggðum og þá sérstaklega bújörðum sem teygja sig inn á hálendið þróunin í þessum efnum hefur verið mikið til umræðu að undanförnu og afhjúpað hversu brýnt er að móta stefnu til framtíðar og betrumbæta regluverkið í heild sinni hvað varðar eignarhald og umráðarétt yfir landi um ítarlegri umfjöllun og reifun á mikilvægi þess að endurskoða allt regluverk er snýr að eignarhaldi og umráðarétti yfir landi hérlendis og hversu áríðandi er að glata ekki óskoruðum yfirráðum yfir dýrmætum landsvæðum skal bent sérstaklega á greinargerð í sautjánda máli frá hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi áfram segir með leyfi forseta þangað til þessi nauðsynlega heildarendurskoðun hefur farið fram verður að koma jörðum á borð við grímsstaði á fjöllum í skjól svo að tryggt sé að yfirráðin yfir landinu glatist ekki til frambúðar ég vil geta þess að lokinni þessari tilvitnun í greinargerð okkar með þingsályktunartillögunni að umrætt þingmál sautjánda mál frá hundrað fertugasta og fyrsta þingi er til umfjöllunar hér á eftir því að þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs stendur að flutningi þess hæstvirtur forseti ég vísaði til auglýsingar sem kveður á um áskorun til alþingis og ríkisstjórnar undir heitinu grímsstaðir á fjöllum verði þjóðareign og ég las upp texta þessarar áskorunar sem birtist í dagblöðunum í ágústlok árið tvö þúsund og tólf mig langar til að lesa upp nöfn þeirra sem rita undir þessa áskorun til alþingis íslendinga og eru þar með stuðningsmenn þess frumvarps eða þess þingmáls sem við flytjum hér ég og háttvirtur þingmaður svandís svavarsdóttir vegna þess að okkar þingmál er samhljóða áskoruninni sem eftirfarandi einstaklingar undirrituðu í ágústlok tvö þúsund og tólf

tónlistarkona helgi haukur hauksson formaður samtaka ungra bænda páll skúlason heimspekingur fyrrverandi háskólarektor

guðrún nordal forstöðumaður stofnunar árna magnússonar styrmir gunnarsson fyrrverandi ritstjóri jón ólafsson aðstoðarrektor háskólans á bifröst halldór g jónasson stýrimaður vopnafirði margrét kristín blöndal tónlistarkona jón kalman stefánsson rithöfundur gunnar kristjánsson prófastur reynivöllum í kjós steinþór heiðarsson bóndi ytri tungu á tjörnesi kristín steinsdóttir rithöfundur þóra ellen þórhallsdóttir prófessor í grasafræði við háskóla íslands helgi valdimarsson læknir guðmundur ingi guðbrandsson framkvæmdastjóri ágúst valfells verkfræðingur fyrrverandi forstjóri almannavarna bragi benediktsson bóndi grímsstöðum á fjöllum ég endurtek bragi benediktsson bóndi grímsstöðum á fjöllum þorsteinn bergsson framkvæmdastjóri minjaverndar pétur gunnarsson rithöfundur elísabet jónasdóttir fyrrverandi bókavörður akureyri elín agla briem meistaranemi í umhverfis og auðlindafræði bjarni benediktsson framkvæmdastjóri sigurbjörg þorsteinsdóttir ónæmisfræðingur halla guðmundsdóttir bóndi ásum stefán jón hafstein reykjavík halldóra þorsteinsdóttir sviðsstjóri ingólfur ásgeir jóhannesson prófessor hí og ha hjörleifur stefánsson arkitekt

vilborg dagbjartsdóttir kennari og skáld guðrún kristjánsdóttir myndlistarmaður bjarni e guðleifsson prófessor emiritus möðruvöllum guðmundur magnússon formaður öryrkjabandalags íslands margrét birna andrésdóttir læknir agnar h gunnarsson bóndi og oddviti miklabæ skagafirði

ólöf guðrún helgadóttir snyrtifræðingur guðmundur vilhjálmsson vélfræðingur húsavík melkorka ólafsdóttir tónlistarkona lára hanna einarsdóttir þýðandi sigríður stefánsdóttir réttarfélagsfræðingur kristín jónsdóttir náttúrufræðingur og kennari vopnafirði

reimar sigurjónsson bóndi felli finnafirði ólafur ármann sigurðsson skipstjóri eyvík tjörneshreppi jón helgason fyrrverandi alþingismaður og ráðherra seglbúðum anna ólafsdóttir björnsson tölvunarfræðingur álftanesi margrét helga vilhjálmsdóttir húsmóðir þorleifur gunnlaugsson varaborgarfulltrúi hulda sigmarsdóttir frá húsavík nemi í arkitektúr svanhildur kaaber kennari þórhallur vilmundarson örnefnafræðingur anna m leósdóttir myndlistarmaður gunnsteinn ólafsson tónlistarmaður baldur jónasson fyrrverandi markaðsstjóri viðar gunngeirsson bóndi ásum oddný eir ævarsdóttir rithöfundur hjörleifur guttormsson náttúrufræðingur margrét h blöndal myndlistarmaður megas tónlistarmaður óskar árni óskarsson rithöfundur friðrik sigurðsson bóksali húsavík andri snær magnason rithöfundur kristín jónsdóttir frá munkaþverá myndlistarmaður svanur halldórsson leigubílstjóri kópavogi atli vigfússon bóndi laxamýri suður þingeyjarsýslu þorgerður þorvaldsdóttir þroskaþjálfi ósk vilhjálmsdóttir myndlsitamaður elísabet hjörleifsdóttir hjúkrunarfræðingur og dósent valgarður egilsson læknir og rithöfundur hjalti hugason prófessor í kirkjusögu anna k kristjánsdóttir vélfræðingur ragnheiður torfadóttir fyrrverandi rektor mr kristinn friðfinnsson sóknarprestur selfossi sigurður pálsson rithöfundur eiður svanberg guðnason fyrrverandi sendiherra sigurður benediktsson tannlæknir eggert pálsson tónlistarmaður hallfríður m pálsdóttir homópati bryndís ísaksdóttir bókasafnsfræðingur vilhjálmur geir kristjánsson vélfræðingur akureyri sólveig jónsdóttir aktívisti þórður helgason dósent uggi ævarsson fornleifafræðingur kristján karlsson skáld ólafur g einarsson fyrrverandi forseti alþingis snorri ingimarsson læknir guðmundur gíslason fyrrverandi aðstoðarbankastjóri ása jóhannesdóttir leikskólakennari runólfur guðmundsson skipstjóri grundarfirði ingvar gíslason fyrrverandi alþingismaður og ráðherra dagbjört h óskarsdóttir snyrtifræðingur andrea hjálmsdóttir félagsfræðingur akureyri trausti aðalsteinsson bæjarfulltrúi norðurþingi húsavík guðrún helgadóttir rithöfundur fyrrum forseti alþingis halldór blöndal fyrrverandi forseti alþingis guðrún agnarsdóttir læknir og fyrrverandi alþingismaður sigrún helgadóttir fræðibókahöfundur ólafur b andrésson skrifstofumaður kjartan ólafsson fyrrverandi ritstjóri jón þórisson arkitekt sigfinnur þorleifsson sjúkrahúsprestur pétur jónasson fyrrverandi borgarfulltrúi helgi már arthúrsson blaðamaður erlendur sveinsson kvikmyndagerðarmaður gunnar guttormsson vélfræðingur elín margrét hallgrímsdóttir símenntunarstjóri akureyri guðmundur h garðarsson fyrrverandi alþingismaður pétur örn björnsson arkitekt gunnþór ingason sóknarprestur á sviði þjóðmenningar kristín helga gunnarsdóttir rithöfundur grímur atlason framkvæmdastjóri iceland airwaves halla ólafsdóttir háskólanemi ásdís helgadóttir talmeinafræðingur ragnar arnalds fyrrverandi ráðherra ólöf guðný valdimarsdóttir arkitekt

bjarnheiður kristín guðmundsdóttir örverufræðingur helga margrét ögmundsdóttir prófessor háskóla íslands þórður björn sigurðsson starfsmaður hreyfingarinnar sigurður e guðmundsson sagnfræðingur og fyrrum framkvæmdastjóri gísli tryggvason lögfræðingur kópavogi jóhanna aradóttir umsjónarmaður álftanesi svavar gestsson fyrrverandi alþingismaður og ráðherra ingibjörg jónasdóttir fyrrverandi fræðslustjóri reykjavík guðrún jónsdóttir arkitekt páll pétursson fyrrverandi alþingismaður og ráðherra ólafur s andrésson prófessor háskóla íslands björn vigfússon menntaskólakennari akureyri egill kolbeinsson tannlæknir hafnarfirði helgi magnússon sagnfræðingur árni gunnarsson fyrrverandi alþingismaður guðrún eggertsdóttir bókasafnsfræðingur védís ólafsdóttir háskólanemi þorkell máni pétursson útvarpsmaður anna lísa björnsdóttir framkvæmdastjóri guðni ágústsson fyrrverandi alþingismaður og ráðherra sigurður örn guðbjörnsson mannfræðingur valgerður andrésdóttir erfðafræðingur áslaug agnarsdóttir sviðsstjóri kári arnórsson fyrrverandi skólastjóri svanhildur halldórsdóttir kópavogi þorsteinn frá hamri skáld katrín fjeldsted læknir ævar kjartansson útvarpsmaður ása ketilsdóttir laugalandi við ísafjarðardjúp páll óskar hjálmtýsson tónlistarmaður hæstvirtur forseti mér fannst ástæða til að lesa upp nöfn þess fólks sem undirritaði áskorun til alþingis íslendinga um efni þess þingmáls sem við flytjum hér í dag ég og háttvirtur þingmaður svandís svavarsdóttir áskorun til alþingis og ríkisstjórnar um að grímsstaðir á fjöllum verði þjóðareign